Herr Kollege Brok, ich möchte Sie fragen, ob Sie schon mit Ihrer Fraktionskollegin Gardini aus Italien gesprochen haben, die ich selbst als Wahlbeobachterin in Russland bei diesen Präsidentschaftswahlen getroffen habe, und die in einer öffentlichen Pressekonferenz erklärt hat, dass diese Wahlen fair und frei waren?